C'était un village, voilà ce qu'il en reste. Voilà ce qui reste aujourd'hui de ce village des ruines, plus rien, tout a été détruit. Selon les Nations unies, ce sont plus de 600 bâtiments, écoles, maisons, qui ont été détruits depuis le début de l'année.

L'Union européenne doit faire cesser ces démolitions. Elle doit protéger les populations les plus vulnérables qui vivent dans la zone C. Israël n'est pas un État hors du temps, Israël n'est pas un État hors du droit. Les droits humains, comme leur nom l'indique, doivent être respectés pour l'ensemble des populations civiles, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nationalité. L'Union européenne doit agir pour faire cesser ces démolitions. Nous devons avoir des comptes et faire en sorte qu'Israël rembourse.